Könnte mir der Kollege bitte den Gefallen tun, seine Aussage zu spezifizieren? Was meint er damit, dass der Islam Herd von terroristischen Angriffen wäre?